ræða hér en það hefur komið fram í fréttaflutningi af þessum svokallaða leynifundi sem háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir nefnir að þarna var verið að kynna fyrir fulltrúum þessara fyrirtækja sem þarna um ræddi og stofnana vinnu sem farið var af stað með á vegum ríkisstjórnarinnar til þess að endurheimta orðspor íslands á erlendri grundu og traust á því sú vinna tók um það bil tíu daga búin var til aðgerðaáætlun á átta blaðsíðum og henni skilað inn til ríkisstjórnar á því tímabili sem hún var unnin var rætt við hátt í fjörutíu manns sem svipuðum hætti eingöngu til þess að kynna vinnuna og óska eftir hugmyndum og tillögum í þá vinnu sem fram undan væri það er langt í frá að þarna hafi verið reynt að leggja einhverjar línur fyrir þessa fjölmiðla sem komu á þennan fund og mér þykir það afar athyglisvert vegna þess að ég veit að þetta var ekki tilefni orða háttvirts þingmanns heldur það að ég beindi gagnrýni að framlagi vinstri grænna hér til umræðunnar að háttvirtur þingmaður skuli finna það upp hjá sér að koma hér upp og fjalla um eitthvað allt annað og óskylt mál sem birtist í fjölmiðlum fyrir mörgum dögum í refsingarskyni fyrir að manni skyldi hafa dottið það í hug að gagnrýna þann ágæta flokk vinstri græna